Hvala lepa za besedo. Še na štiri točke bi se rada odzvala, ki so bile izpostavljene v razpravi. Poslanka je spraševala glede EU-ja, da smo, da smo do zdaj počrtali počrpali petsto milijonov, in da letos nameravamo počrpati celo milijardo. To je mešanje različnih stvari. Eno je kohezijska politika, eno je pa celotna EU zgodba in v tej milijardi, ke jo imamo v načrtu za letos, je dvesto osemdeset milijonov kmetijske politike, potem šesto trideset milijonov je kohezijske politike in približno sto milijonov je centraliziranih programov, se pravi, to je tole, to so te, kjer se prijavljajo, upravičenci direktno pri evropski, komisiji in tukaj noter so tudi ti programi, za varnost, se pravi, državljanstvo in varnost. Spraševali ste, če je to, če je to realno, kakšne so te ocene. Mi imamo v vladi organ, ki je pristojen prav za vodenje evropske kohezijske politike. To je SVRK. On z v sodelovanju z resorji pripravlja, načrte, izvedbeni načrt operativnega programa kjer po letih, po prioritetnih oseh pripravlja, koliko naj bi se pač počrpalo, tako da to nam je pri pripravi vsakega proračuna ali pa rebalansa pač vhodni podatek z vidika EU-ja in nimamo razloga, da mu ne bi da mu ne bi zaupali. Je pa, v bistvu v zvezi s tem tako, da se v nobenem letu, pa niti ne samo na evropskih postavkah, ampak tudi v v na integralnih postavkah se v načelu načrtuje nekoliko več, nikoli se ne porabi v bistvu do zadnjega centa, tako da če me sprašujete, koliko je to, realno za letos, jaz pač računam, da je zelo realno, ampak kot pravim, vsega se verjetno ne bo porabilo. Tukaj rabijo resorji rabijo na svojih postavkah denar, da lahko grejo v razpise, in kadar ni pač kadar razpis ni uspešen, takrat potem za tisto leto tista postavka ne bo ostala počrpana ali pa ne bo postala počrpana v takem znesku, kot je bila načrtovana. Potem druga točka, je bilo to splošno nezadovoljstvo s proračunom oziroma o tem kontekstu, da so noter neumnosti pa tako naprej. Jaz vam povem, da se iskreno veselim priprave novih proračunov z novimi ekipami po ministrstvih, ki bodo pač pripomogle, da bodo ti proračuni še toliko boljši, ker pač, ja, iskreno verjamem, da pridejo novi ljudje z novimi idejami, ampak bi vam kljub temu rada povedala, da je državni proračun, da ga je praktično devetdeset procentov ga je fiksnega, so zakonske obveznosti. Približno tri milijarde damo za plače, se pravi, za plače neposrednih uporabnikov se ožje državne uprave, če želite, in transfere v javne zavode, v katerih sem se danes pač, sem se tudi že odzvala na to temo. Potem osemsto milijonov imamo obrazec - se pravi tukaj so zadaj ljudje, ki so zaposleni, ki imajo pogodbe za delovni čas, ki opravljajo delo in jih je treba plačati. Potem imamo osemsto milijonov damo za obresti, smo si pač sposodili toliko in toliko denarja, moramo pač plačati obresti. Potem je zakonska obveznost transfer v pokojninsko blagajno. Kolikor je pač več v te, kolikor je težja odhodkovna stran, kolikor se ne zbere s prispevki, je treba dati to, to je zdaj letos, bo, če bo po če bo v skladu z načrti, v dejansko prvič po letu dva tisoč pet, da bo tega malo manj kot milijarda evrov. Potem imate naslednjo stvar plačilo v EU. Če hočemo črpati evropsko kohezijsko pa pa kmetijsko politiko, potem moramo pač svoj prispevek dati noter. Sem povedala, to je na reda velikosti dobrih štiristo milijonov oziroma za letos je že, bliže petsto milijonov. Potem imamo milijardo tristo je transferov posameznikov in gospodinjstvom. To so ljudje, ki so ali bili zavarovani za primer brezposelnosti ali so upravičeni do do, torej, socialne pomoči ali so upravičeni do otroškega dodatka. To so vse zadaj pač odločbe, to so pač fiksne zakonske obveznosti. Potem imamo pa v bistvu še EU sredstva, a ne, ta milijarda približno EU sredstev. To je tudi, ene vrste pač fiksno, za kaj se to sme porabiti. Kar se sme porabiti pač v skladu z operativnim programom za določene namene, tako da tudi s tem se ne da kaj dosti manevrirati, da rečem. In potem imamo pa še en del prihodkov, ki so tako imenovani namenski prihodki, ki jih lahko uporabimo samo za spet določene namene, a ne. Tako da v bistvu, ko se vse to skupaj pogleda, pa če rečemo, da je sigurno tudi en del materialnih stroškov, se pravi, ne vem, najemnin, tekočega vzdrževanja in teh stvari, tudi en del tega je fiksen. Tako da v bistvu, potem ko vse to pogledaš, si že bistveno čez, si že bistveno prekoračil osem milijard, a ne. Tako da ta ne rečem fleksibilni del proračuna ni tako zelo velik, kakor se mogoče na prvi pogled vidi. Potem je bilo pa še, izpostavljeno vprašanje transferov, nevladnim organizacijam - zakaj se nižajo. Tukaj bi pa rada povedala, da je v bistvu, nevladne, torej tale tekoči transfer nepridobitnim organizacijam, je težko približno devetdeset milijonov na letni ravni. To je sem šla zdaj pogledat za zadnjih deset let. Tako da lani, kaj bilo tega sto devet milijonov je bilo eno tako kar, močno leto, da rečem. Zdaj glavni razlog, zakaj izgleda, da se glede na sprejeti proračun zdaj v rebalansu ta sredstva znižujejo, je jaz, torej znižujejo se predvsem na EU sredstvih in bi rekla, da pač takrat, ko se planira novembra sedemnajst za porabo dva devetnajst, se zelo težko oceni, ali se bo na razpisu, ki bo razpisan za neki namen, ali se bo prijavil javni, zato oziroma ali ga bo dobil javni, zato ali ga bo dobila nevladna organizacija, ali ga bo dobil en d. o. o. In je v bistvu potem od tega odvisno, se pravi, kdo je ta končni prejemnik, je od tega odvisno, na kateri, v kateri vrstici v v proračunu se bo potem ta zadeva pokazala. Tako da, kot sem rekla, a ne. Ne glede na to, dc da je zdaj v rebalansu tega manj, kot je bilo v samem sprejetem, je bila lani realizacija na tem ekonomskem namenu sto devet milijonov, v rebalansu je pa še vedno načrtovanih sto enainštirideset milijonov. Se pravi, še vedno bistveno več. In vsebinsko, sem pa šla tulele gledat je pa v bistvu pri Ministrstvu za delo, se znižujejo spodbude za zaposlovanje. Se pravi, zdaj če imamo praktično polno zaposlenost, potem je to, je tako, v bistvu ukrep ali pa taka, taka številka tudi logična. Glede nevladnih bi pa še vseeno omenila, da od letos imamo tudi sklad za nevladne organizacije, kamor se bodo v bistvu stekala sredstva od, nula od pet odstotka dohodnine, ki jih, dohodninski upravičenci ne namenimo neposredno nekim nevladnim organizacijam. Se pravi, tisti, tisti denar, ki iz tam ostane, se bo se od letos naprej zbira v proračunskem skladu in bo namenjen v bistvu tudi za dodatne razpise za te nevladne organizacije. Potem pa bi samo pa zaključila, no, pa z besedami da, torej s komentarjem na zamaskirane podatke, a ne. Zamaskiranih podatkov v državni proračun ali pa v njegov rebalans ne dajemo, je preveč, pomemben, preveč resen dokument, v končni fazi, da ne dajemo zamaskiranih podatkov vam dokazujejo, da v letih, tako šestnajst, kot sedemnajst, kot osemnajst, se je proračun v taki obliki, kot je bil sprejet v tem državnem zboru se je izvršil, se pravi, ni bilo potrebnih nobenih rebalansov, nobenih dopolnil, tako da v končni fazi ta rebalans je šel čas šestnajst odborov v v tem državnem zboru, je šel čez odbore državnega sveta, tako da za za zamaskirane podatke, ni prostora v njem. Hvala.